Aber darin sind halt Umweltschäden, direkt im Wasser verursacht durch Öltanker, nicht mit aufgenommen. Und das ist genau das, was uns jetzt bewegt. Wir wollen gerne und das ist auch mit eine Kompetenz des Verkehrsausschusses in der integrierten Meerespolitik sauberes Wasser haben. Wir wollen aber natürlich auch Schiffsverkehr ermöglichen. Wir haben jetzt zwar schon als Präventionsmaßnahme beschlossen, dass alle Tanker in Zukunft doppelwandig fahren müssen, d.

solche Ölunfälle werden hoffentlich kaum noch oder wenn, dann vielleicht nicht mehr so schnell passieren. Trotzdem Wenn sie passieren, muss man sehen, wie man dort entschädigen kann. Und wer ist vielleicht das Opfer? Das haben mich schon Juristen gefragt Wen willst du denn als Opfer sehen, wenn die Umwelt geschädigt ist? Die Umwelt kann ja nicht klagen. Auch das muss natürlich geklärt werden. Aber ich denke mal, ganz entscheidend ist in diesem Fall meine Kollegin hat es schon angesprochen Zurzeit sind die Umweltschäden noch nicht mit drin. Es gibt auch noch keinen direkten Zusatzfonds für Umweltschäden, verursacht durch Öl, die das Meer betreffen.

2012. Das Kassationsgericht hat gesagt Es gibt eine Existenz eines rein ökologischen Schadens.